Estamos en un mundo global, interconectado, interdependiente. Es necesario que tengamos, que la Unión tenga, una acción exterior más coherente y eficaz y ello exige, cada vez más, que tengamos una sola voz y una sola dirección. La coherencia debe ser asegurada por su doble, o triple, sombrero, señora Ashton. La Unión Europea, por muchas razones, intereses y valores, situación geográfica, características de su economía y comercio, su dependencia energética, vínculos históricos y sociales, requiere un mundo estable y en paz, al que debemos contribuir cooperando estrechamente con las Naciones Unidas y otros socios, entre los que destacaría a los Estados Unidos. Lógicamente, nuestra primera área de atención debiera ser nuestra compleja vecindad, en la que se ha puesto a prueba la eficacia de nuestra acción. Dada la variedad y complejidad de los desafíos y de las crisis, el enfoque de nuestra acción exterior debe ser integral. Las crisis requieren respuestas integrales, en las que debe haber ingredientes no solo políticos, económicos, de cooperación, humanitarios o alimentarios. Necesitamos a menudo elementos de seguridad, elementos militares también, como hemos visto en Libia o Mali recientemente. Señorías, ni la historia ha terminado, ni han desaparecido los conflictos en los que se utilizan medios militares. Acabamos de comprobarlo en el lamentable caso de Crimea.